Genau das ist die Methode, die dahintersteht, dass man nicht sachlich miteinander redet, sondern dass persönlich diffamiert wird, dass versucht wird, Themen, die im Raum stehen, persönlich zu diffamieren.